Deși tinerii reprezintă 13 din forța de muncă a Uniunii, se estimează că în 2012 ei au însumat 42 din contractele temporare de muncă și 32 din contractele part time. Din păcate, atitudinea multor angajatori este de a i desconsidera pe cei care nu au experiență de lucru și de a i concedia, cu precădere, pe cei care au contracte temporare sau part time, deci, implicit, tinerii sunt cei mai dezavantajați. În plus, 2 milioane de locuri de muncă au rămas neocupate în Uniune din cauza sistemului educațional, care nu este corelat cu cerințele pieței, cerințele de azi și de mâine. Producem tineri învățați care, însă, nu sunt pregătiți pentru piața unde există locuri de muncă, ci pentru o piață în care, poate, nu există locuri de muncă. Sper ca rezoluția votată acum să ducă la schimbare, pentru că tinerii sunt prioritatea oricărei societăți care vrea să progreseze.